stracili zdrowie lub nawet życie, a także setki tysięcy ludzi, którzy musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania. Ówczesne władze krajów byłego bloku wschodniego zbyt długo ukrywały przed światem, a przede wszystkim przed własnymi obywatelami, informacje o katastrofie. Bardzo to utrudniło jakiekolwiek działania zapobiegające skutkom tej katastrofy. Później jednak Czarnobyl stał się symbolem skutecznej współpracy władz krajów dotkniętych katastrofą ze społecznością międzynarodową. Wspominając katastrofę z Czarnobylu jesteśmy dzisiaj także myślami z narodem japońskim zmagającym się ze skutkami spowodowanymi falami tsunami i ze skutkami wypadku w elektrowni atomowej Fukushima. Druga informacja i jednocześnie bolesne przypomnienie za kilka dni, 10 kwietnia mija rok od katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

Jeden z tych parlamentarzystów przygotowany był już na to, aby zasiąść w Parlamencie Europejskim, jako jeden z 18 posłów. Większość tych, którzy zginęli pełniła najważniejsze funkcje państwowe.

Przyczyny katastrofy nie zostały dotąd w pełni wyjaśnione, nadal czekamy na informacje w tej sprawie. W tych dniach łączymy się ponownie z osobami pozostającymi w żałobie po swoich najbliższych. Trzecia informacja Parlament Europejski wyraża zaniepokojenie odrzuceniem przez sąd najwyższy USA wniosku pana Troya Davisa o odroczenie wykonania ciążącego na nim od 20 lat wyroku śmierci i umożliwienie ponownego otwarcia postępowania sądowego. Apeluję do stosownych władz amerykańskiego stanu Georgia o skorzystanie z prawa do zmiany ciążącej na panu Davisie kary śmierci na karę dożywotniego więzienia. Śmierć nigdy nie może być wyrazem sprawiedliwości. Kolejna informacja jesteśmy także głęboko zaniepokojeni wydarzeniami w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej.

Laurent Gbagbo musi uznać wynik wyborów i oddać władzę. Wzywamy obie strony do natychmiastowego powstrzymania się od przemocy skierowanej przeciw cywilom. Wspólnota międzynarodowa musi zrobić wszystko, by powstrzymać masakrę ludności. Wszyscy winni zbrodni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Wierzymy w to głęboko i Parlament Europejski uczyni wszystko w tym kierunku. I ostatnia informacja zgodnie z moją obietnicą, aby stale informować Państwa o postępach w wyjaśnianiu sprawy domniemanej korupcji niektórych posłów do Parlamentu Europejskiego, pragnę przypomnieć, że w czwartek po spotkaniu liderów grup politycznych otrzymali Państwo ode

Podejmujemy także zdecydowane kroki w celu sformułowania kodeksu postępowania dla grup interesów, czyli lobbystów i także dla posłów do Parlamentu Europejskiego. Dziś podczas obrad Prezydium Parlamentu o godz.